Frau Präsidentin! Ich stelle fest Erstens, dass es keine wirtschaftlichen Erfordernisse gibt, die für den Einsatz von Klonfleisch für die menschliche Ernährung sprechen. Zweitens Die Risikobewertung von Klonfleisch für die menschliche Ernährung ist noch nicht vollständig geklärt. Die Hauptsache ist aber, dass das Klonen von Tieren mit dem europäischen Tierschutzrecht unvereinbar ist. Und deshalb ist das Klonen von Tieren für die Produktion von Nahrungsmitteln nicht zulässig. Es gehört verboten! Ich denke, die Menschen der Europäischen Union erwarten von uns eine solch eindeutige Stellungnahme.